ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu um skáksetur helgað afrekum bobbys fischers og friðriks ólafssonar flutningsmenn ásamt mér eru háttvirtir þingmenn einar már sigurðarson ellert b schram guðfinna s bjarnadóttir guðjón a kristjánsson huld aðalbjarnardóttir kristinn h gunnarsson magnús stefánsson ólöf nordal steingrímur j sigfússon og illugi gunnarsson alþingi ályktar að fela menntamálaráðherra að skipa starfshóp til að útfæra hugmyndir um alþjóðlegt skáksetur í reykjavík sem helgað yrði skákafrekum stórmeistaranna friðriks ólafssonar annars vegar og bobbys fischers hins vegar í greinargerð segir skákmenningu íslendinga má rekja langt aftur í aldir af fornum bókum má sjá að íslendingar tefldu talsvert fyrr á öldum og um það eru ýmsar heimildir í búalögum um árið fimmtán hundruð er þess getið að það kosti tólf álnir að kenna að tefla til þess að ná langt í skák þarf fjölþætta hæfileika snilli skákmeistarans er samofin úr mörgum eiginleikum hugarflugs og rökhyggju skákin á sér kröfu sem er sameiginleg öðrum listum kröfu um sköpunargáfu samræmi einbeitingu ástríðu frumleika og viljastyrk það er hollt að kenna öllu fólki að tefla og kannski mikilvægur undirbúningur undir lífið alla vega ætti það að vera regla að allir stjórnmálamenn kynnu að tefla því að rökhyggjan hún eflist mjög með skákinni friðrik ólafsson stendur föstum fótum í íslenskri skákmenningu hann byggir á reynslu og afrekum þeirra íslensku skákmanna sem fóru fremstir í flokki á undan honum snillingar festa rætur þar sem menning og hefð eru með blóma rósir vaxa ekki af sjálfsdáðum á eyðisöndum frægðarferill friðriks við skákborðið er langur vert er að sýna dálítið brot til þess að minna á hversu glæsilegur ferillinn er og það er líka vert að hugsa um hverjar aðstæður voru með ferðalög og tækni á þeim tíma sem friðrik er einn fremsti skáksnillingur heimsins friðrik verður íslandsmeistari nítján hundruð fimmtíu og tvö sautján ára gamall skákmeistari norðurlanda nítján hundruð fimmtíu og þrjú og þá sá yngsti sem því marki hafði náð eitt kunnasta afrek friðriks ólafssonar er þegar hann náði efsta sæti í hastings ásamt kortsnoj nítján hundruð fimmtíu og fimm til fimmtíu og sex þetta var aðeins upphafið og friðrik átti síðar eftir að vinna marga frækna sigra á skáksviðinu friðrik var útnefndur stórmeistari í skák nítján hundruð fimmtíu og átta fyrsti íslendingurinn sem náði þeim titli þá fór mikil hrifningaralda um íslenskt þjóðfélag friðrik ólafsson hefur ritað bækur um skák meðal annars um heimsmeistaraeinvígið nítján hundruð sjötíu og tvö með freysteini jóhannssyni haft var eftir bobby fischer að skýringar friðriks við skákirnar frá einvíginu nítján hundruð sjötíu og tvö séu þær bestu sem gerðar hafa verið friðrik ólafsson var kosinn viðbrögð skákheimsins við kjöri friðriks voru almenn ánægja fyrst og fremst var kjörið viðurkenning á einstaklingnum friðriki ólafssyni og lýsti trausti á honum og sýndi vinsældir hans í annan stað var kjörið viðurkenning á skákhefð íslendinga ísland var orðin þungamiðja í skáklífi heimsins það er sama hversu marga og sterka skákmeistara íslendingar eignast friðrik verður alltaf friðrik yfir nafni hans og ferli verður alltaf einhver ævintýrablær og sannarlega var það nú svo að maður minnist þess frá æsku sinni og síðustu áratugum að þjóðin stóð oft á öndinni yfir snilli þessa manns sóknarskákum hans og þeim krafti sem fylgdi honum við skákborðið hann var þjóðhetja og enn situr friðrik ólafsson og teflir enn er hann kallaður til móta enn teflir hann fjöltefli enn kallar hann unga og aldna að skákborðinu með snilli sinni og þar sem hann kemur og tekur þátt í mótum þar skortir aldrei áhorfendur það sáum við nú hér á reykjavíkurmótinu og við hjá líka að margir fremstu skákmenn heimsins þeir koma hér ekki er það síst tengt nafni friðriks ólafssonar og hans framgöngu fyrir íslands hönd og ekki ólíkt og með bobby fischer þó að mennirnir geti varla verið ólíkari það var sama rómantíkin það var spenna alls staðar þar sem hann fór enda var hann einn snjallasti ef ekki snjallasti skákmaður heimsins robert james fischer best þekktur sem bobby fischer varð heimsmeistari í skák fyrsta september nítján hundruð sjötíu og tvö eftir einvígi við boris spasskí í reykjavík það einvígi var oft nefnt einvígi aldarinnar og endurspeglaðist baráttan í andrúmslofti kalda stríðsins sem stóð þá sem hæst flestir munu á einu máli um að afrek fischers þá verði og öll minnumst við þessa sumars þeirrar spennu sem fylgdi þessum stóru meisturum þess mikla prúðleika og drengskapar sem boris spasskí hafði frammi og hefur ávallt sýnt síðan mikill íslandsvinur en þetta var ógleymanlegt sumar og ísland hefur sennilega aldrei verið jafnmikið í fjölmiðlum í hinni stóru veröld eins og í kringum þetta mikla einvígi því fylgdi mikil spenna mikil mannleg átök þar sem skákmennirnir sýndu þor og kraft og fischer var náttúrlega einstakur á margan hátt í sinni framgöngu og sínu áróðursstríði hvað þetta varðaði fischer varð yngsti stórmeistari sögunnar og framlag hans til skáklistarinnar var einstakt hann var fyrirmynd heillar kynslóðar skákmanna þannig að enginn gat komist hjá því að dá hann frægt varð er fischer á árunum nítján hundruð sjötíu til sjötíu og eitt sigraði með miklum yfirburðum hvern andstæðing sinn á fætur öðrum í áskorendaeinvígjum um réttinn til að tefla við ríkjandi heimsmeistara þrátt fyrir langa fjarveru frá skákborðinu eftir einvígið við boris spasskí var hann ávallt dáður sem einn af mestu meisturum skáksögunnar fischer bjó í reykjavík síðustu æviár sín eftir að góðir vinir hans sem mynduðu stuðningshóp rjf beittu sér fyrir að honum yrði veittur íslenskur ríkisborgararéttur þeir sem mynduðu hópinn voru einar s einarsson garðar sverrisson

mun liðveisla alþingis og ríkisstjórnar íslands í því máli með davíð oddsson forsætisráðherra í broddi fylkingar seint gleymast og sannarlega var það nú svo að þegar neyðin var mest og vandinn stærstur þá leitaði fischer til þessa lands þar sem hann varð heimsmeistari þar hafði hann eignast aldavini sem hann leitaði til á ögurstund það er auðvitað eitt af fyrir sig eitt af afrekum íslendinga að hafa bjargað þessum manni

frjáls maður afrek alþingis og kjarkur alþingis og ríkisstjórnar á þessum tíma að ganga í þetta mál mun seint gleymast og það var barátta um mannfrelsi og mannréttindi þökk sé þeim vinum hans og stuðningsmönnum og hvernig íslenskir stjórnmálamenn brugðust við í þessum vanda bobby fischer lést eftir baráttu við alvarleg nýrnaveikindi og var jarðsettur í kyrrþey að eigin ósk í kirkjugarðinum í laugardælum í flóa hinn tuttugasta og fyrsta janúar síðastliðinn hvílir þar nú í friðsælum kirkjugarði rétt austan við selfoss í minni gömlu sveit það er gott að vera í flóanum og hraungerðishreppurinn hann hefur farið vel með sín börn en við skulum átta okkur á því að hann hvílir í íslenskri mold og hann hvílir á þessum stað þýðir það að margir munu sem elska skák leggja leið sína austur að laugardælum til þess að votta honum virðingu og

skákir hans verða tefldar aftur og aftur ungum og öldnum til gleði og ánægju það er vert að minnast skákafreka fischers hér á landi hér á íslandi svo samofin erum við minningu meistarans þar eigum við íslendingar ríkar skyldur við umheiminn við eigum nefnilega ríkar skyldur við umheiminn við fögnuðum honum og gáfum honum íslenskan ríkisborgararétt og buðum honum hér að vera og hér varð hann heimsmeistari

geislum af minningu um þennan mann þannig að þó hann sé fallinn þá eigum við ríkar skyldur við þennan merkilega skákmann íslendingar og þess vegna er þetta mál hér flutt í dag alþjóðlegt skáksetur í reykjavík yrði auglýsing fyrir land og þjóð og verðugur bautasteinn um glæstan árangur íslenskra skákmanna í þeirri hugans íþrótt sem skákin er skáksetur þetta mundi ekki stangast á við starfsemi fyrirhugaðrar skákakademíu hér í reykjavík sem borgarstjórn hefur verið að hugsa um heldur mundi það þvert á móti falla vel að því verðuga og metnaðarfulla markmiði að reykjavík standi undir nafni sem skákhöfuðborg heimsins árið tvö þúsund

og það færi vel á því að slíkt skáksetur yrði reist ég er sannfærður um að margir efnamenn bæði íslenskir og erlendir mundu vilja koma að þessu skáksetri með íslendingum leggja fram fjármagn til þess að byggja það upp og gera það að veruleika þeir segja mér vinir fischers sú hersveit að þegar hafi menn haft samband sem vilja leggja peninga fram til þess að slíkt skáksetur verði að veruleika þess vegna vona ég að þetta þingmál fái hér góða umræðu og meðferð í nefnd og styrkur málsins er auðvitað sá að með mér flytja það margir öflugir þingmenn sem hafa sýnt þessu máli mikinn áhuga og ég trúi því að menntamálaráðherra muni taka þessu máli fagnandi ég hef rætt það við hæstvirtan menntamálaráðherra og hún hefur tekið því vel því í þessu máli liggja miklir möguleikar fyrir land og þjóð en mestir til þess að varðveita minningu

og að þessari umræðu lokinni þá legg ég til að málinu verði vísað til menntamálanefndar